Madame la présidente, Monsieur le Haut représentant, vous l'avez dit, l'Union européenne demeure pleinement investie sur le dossier nucléaire, et c'est une bonne chose, car nous savons qu'au coeur de cette question, il y a la sécurité dans la région, mais de manière plus générale, la sécurité internationale. Mais la coopération internationale avec l'Iran et vous l'avez dit aussi ne peut laisser dans l'angle mort la question des droits de l'homme, car en la matière, l'Iran est loin, très loin des objectifs souhaités. Le 10 octobre sera la journée mondiale contre la peine de mort et pourtant, l'Iran est le pays qui exécute le plus, y compris des jeunes qui ont été condamnés alors qu'ils étaient enfants

L'Iran condamne à la peine de mort des personnes pour des délits tels que la trahison, l'espionnage, la prostitution, l'adultère, l'apostasie ou encore les manifestations contre la pauvreté ou la corruption.

En Iran, défendre les droits humains ou lutter contre la peine de mort est passible de plus de 10 ans d'emprisonnement.

Oui, la coopération internationale avec l'Iran est importante, oui, le dialogue est important, mais elle doit également consister à exercer des pressions en faveur des droits de l'homme et exiger la libération immédiate de ceux qui n'ont fait qu'exercer pacifiquement leurs droits fondamentaux.